Tel est, chers collègues, le libellé de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans cette perspective, nous nous réjouissons qu'enfin, le socle européen de droits sociaux ait été officiellement validé par les chefs d'État ou de gouvernement européens. Si l'ensemble des droits énoncés dans ce document droit à l'égalité, droit à l'éducation et à la santé, droit à un travail et à des revenus décents, droit à la protection sociale était réalisé dans les faits, l'Union européenne aurait fait des progrès immenses sur le chemin d'une prospérité partagée. Mais voilà, ce catalogue de droits n'est à ce stade qu'une déclaration d'intention, et on ne voit pas encore se dégager, au sein de l'espace politique européen, une majorité pour le transformer en législation contraignante, condition nécessaire à ce que ces objectifs soient réalisés. On l'a bien vu avec la stratégie UE 2020 qui nous donnait l'objectif de réduire de 20 millions le nombre de pauvres en Europe et, à trois ans du terme, c'est à dire 2020, on peut tout au plus espérer que ce chiffre, après avoir augmenté de 6 millions, revienne à son niveau de

Alors, les bien pensants me diront que la meilleure manière de garantir les droits sociaux est l'emploi.

À celui des temps partiels contraints, voire des contrats à 0 heure, à celui des salaires inférieurs au seuil de pauvreté ou à celui des exclusions massives? Même la Banque centrale européenne le reconnaît le taux de sous emploi, deux fois supérieur à celui du chômage, est la seule vraie mesure du phénomène. Si le travail sortait les gens de la pauvreté, nous n'aurions pas en Europe 21 millions de travailleurs pauvres. Le nœud du problème est que, dans leur choix de politique économique, les majorités au pouvoir dans les États membres et au niveau européen vont totalement au rebours des exigences du socle de droits sociaux.

D'une part, des règles budgétaires complètement contre-productives et, d'autre part, de la concurrence fiscale et sociale entre les États membres, le tout agrémenté d'un affaiblissement de la négociation collective dans les États membres et couronné par des traités de libre échange favorables aux multinationales. Tout cela ne peut résulter que dans deux choses d'une part, la compression des dépenses et investissements publics absolument indispensables à la garantie des droits sociaux et, d'autre part, celle des salaires, des conditions de travail et de la protection sociale je conclus, Monsieur le Président.